Jako reprezentant regionu kluczowego dla polskiego przemysłu rolnego wspieram wszelkie działania stymulujące rozwój obszarów wiejskich.

Spójne stanowisko Parlamentu pozwoli dodatkowo na zapewnienie, że akty delegowane w zakresie rolnictwa będą wykorzystywane we wszelkich możliwych przypadkach.

Dodatkowo wprowadza kilka znaczących uproszczeń, które pozwolą na złagodzenie obciążeń administracyjnych, jak np.

Zaproponowano również ułatwienia dotyczące kontroli wzajemnej zgodności oraz zmodyfikowano zasady korzystania z usług doradczych. W pełni zgadzam się także z negatywnym stanowiskiem sprawozdawcy odnośnie próby wyeliminowania przez Komisję wsparcia grup producentów w sektorze warzyw i owoców.